Törökország csatlakozásával kapcsolatban egy alapvető kérdést kell tisztáznunk.

Fontosnak tarjuk e Európa kulturális örökségét mint összetartó erőt? Ha a válasz igen, akkor Törökországnak nincs helye az Európai Unióban. Természetesen a legjobb partneri kapcsolatra kell velük törekednünk. Egy másik szempont a csatlakozás precedenst teremtene. Izrael külügyminisztere kijelentette türelmesek, de mindenképpen az Unió tagjává kívánnak válni.